Hvala lepa, gospa podpredsednica ter seveda hvala lepa za vprašanje. prav imate , zdaj če greva najprej na ta, sistemski nivo. Leta dva tisoč sedemnajst je bil, nazadnje spremenjen Zakon o vajeništvu. In danes , čeprav prva generacija še ni zaključila in bo, čez eno leto prva generacija šele zaključila in takrat bomo lahko zares delali evalvacijo, kako dobro deluje in kako ne. Ampak, če mene vprašate, imam zelo podoben občutek kot vi, torej ne gre najbolje. za čim, na čem to baziram? to baziram na tem, da imamo trenutno, mislim, da v prvem letniku jih bilo osemdeset, ne. za drugo leto se nekako obeta oziroma obeta se, da jih bo dvesto, a ne, ampak v generaciji dvajset tisoč, kakor je ponavadi ena generacija, je seveda to zelo zelo, zelo zelo malo. In zdaj iz tega ven, se lahko vprašamo, samo trije vzroki. Verjetno jih je lahko več, ampak jaz nekako vidim tri. A imamo problem pri promociji, poklicev, skratka, in pod promocijo štejem sodelovanje z, delovnimi organizacijami, z gospodarstvom, šolstvom, tudi Centrom za poklicno izobraževanje , skratka, v tam štirikotniku, nekje se zadeva postavlja, če govorimo o promociji. Drugo , kjer se nam lahko ustavlja je vprašanje, izvedbe, torej, da na tej izvedbeni ravni, tu pa govorim o tem, kakšen je status vajencev, in mislim , da ste me o tem tudi spraševali, a ne. kakšen je status vajencev, da pač ni tak, kot bi moral biti, in zaradi tega ta vajeniški sistem, kot ga imamo trenutno, ni atraktiven dovolj. In to je, to je eden od razlogov . In tretji, kar pa upam, da ni, glede na to, da je zakonodaja iz leta dva tisoč sedemnajst, pa res upam, da ni problem v zakonodaji, zato da, da pač imamo, tako malo, in upam, zanalašč rečem malo, malo vajencev. Zdaj, tisto kar počnemo, na ministrstvu trenutno glede vajeništva. Mi nekih formalnih pobud za, spremembo zakona o, o vajeništvu nimamo. Trenutno, trenutno formalnih pobud ni. So pobude, ki prihajajo tako, z raznoraznih koncev, ampak, da bi pa katere od socialnih partnerjev, ki so sicer sodelovali pri, pri, pri zakonodaji, ni bilo. Torej, se moramo osredotočiti predvsem na promocijo, osredotočiti se pa moramo in tu pa, spet, imate prav, na več sodelovanja z industrijo, obrtjo, in tudi s poklici prihodnosti. Center za poklicno izobraževanje razvija nove vajeniške programe, katerokoli od podjetij pride k nam, mu rečemo, in tudi mi jih povežemo s Centrom za poklicno izobraževanje, zato da bi razvili več vajeniških programov in tudi nekateri od teh programov, ki ste jih omenjali, se sedaj, razvijajo, tako da bojo lahko zelo hitro zaživeli. In tule tudi, deliva mnenje. To je najhitrejši način, torej vajeniški način izobraževanj, je najhitrejši način povezave delodajalca z, bodočim, bodočim delavcem in predvsem služi delodajalcu v tem smislu, da, spozna, koga ima in ga, seveda če je primeren, lahko potem, zelo hitro vključi v delovni proces. Torej, če samo sumiram na treh na treh ravneh. Na izvedbi, na promociji in če bo kasneje potrebno, na zakonodaji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Breznik.